virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum með síðari breytingum númer sjötíu og tvö tvö þúsund og tvö þessum lögum var ætlað að innleiða tilskipun um samræmingu á lögum aðildarríkja e e s um vernd launamanna við aðilaskipti eftirlitsstofnun efta hefur gert athugasemd við fyrstu málsgrein þriðju grein gildandi laga sem kveður á um yfirfærslu á réttindum og skyldum seljenda samkvæmt ráðningarsamningi eða ráðningarsambandi við aðilaskipti frumvarpinu sem ég mæli hér fyrir er ætlað að mæta þessum athugasemdum varðandi þetta ákvæði í ljósi túlkunar hæstaréttar íslands á einu ákvæði laga um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum það er fyrsta málsgrein þriðju grein í máli blaðamannafélags íslands gegn frétt e h f númer þrjú hundruð sjötíu og fimm tvö þúsund og fimm hefur eftirlitsstofnun efta gert athugasemd við þetta ákveðna ákvæði sem ætlað er að innleiða þriðju grein fyrrnefndrar tilskipunar málið varðar ágreining um greiðslu vangoldinna launa blaðamanns sem starfaði hjá fréttablaðinu e h f í kjölfar aðilaskipta á félaginu

umræðu ákvæði laganna ætti eingöngu við um réttarstöðu starfsmanna en ekki skuldir launaskuldir framseljanda því var talið að réttur blaðamannsins til ógreiddra launa sem komu til fyrir aðilaskiptin yrði ekki byggður á lögunum um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum engu að síður hafi framsalshafa borið að virða ráðningarsamning blaðamannsins við framseljanda frá kaupsamningsdegi og þar til nýr ráðningarsamningur var gerður eftirlitsstofnun efta telur þessa túlkun hæstaréttar ekki vera í samræmi við dómafordæmi evrópudómstólsins sem og efta dómstólsins í málum er varða túlkun á þriðju greinar tilskipunarinnar ráðuneytið er sama sinnis og telur fulla ástæðu til að breyta lögunum

innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi með umræddum lögum var ekki gert ráð fyrir að framseljendur og framsalshafi hafi sameiginlega ábyrgð eins og tilskipunin gerir ráð fyrir að aðildarríkin geti ákveðið heldur eingöngu að réttindi og skyldur á grundvelli ráðningarsamnings eða ráðningarsambands færðust yfir til framsalshafa eftirlitsstofnunin bendir á að þrátt fyrir að orðalag ákvæðisins útiloki það ekki samkvæmt orðanna hljóðan að greiðsla vangreiddra launa falli undir ákvæðið verði að horfa til þeirrar túlkunar sem hæstiréttur hefur viðhaft á ákvæðinu í dómum sínum í ljósi þess verði ekki talið að ákvæðið feli í sér með fullnægjandi hætti innleiðingu á efni þriðju greinar tilskipunarinnar því er í frumvarpinu lögð til breyting á þessu ákvæði til samræmis við þann skilning sem við teljum réttari breytingin hefur það í för með sér að við aðilaskipti tekur framsalshafi yfir réttindi og skyldur framseljanda þar með fallið vanefndir á grundvelli ráðningarsamnings eða ráðningarsambands sem komu til fyrir aðilaskiptin og tekur breytingin þannig af allan vafa hvað þetta

um breytingu á ýmsum lögum vegna samnings milli ríkisstjórnar íslands annars vegar og ríkisstjórnar danmerkur og heimastjórnar færeyja hins vegar virðist sem fallið hafi brott seinni hluti þess ákvæðis og

fyrra horf virðulegi forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar félags og tryggingamálanefndar